Pane předsedající, Evropský parlament má povinnost se zastat nespravedlivě stíhaných, máme povinnost podporovat svobodu médií. Nemusíme chodit ani tak daleko. Vlády, které mají nějaký svůj problém a bojí se svobody slova, první zasahují proti svobodě tisku a novinářům. Podívejme se na Maltu, Turecko, Rusko. A Súdán má ekonomické, ale také politické problémy, a tak vláda perzekuuje názorové oponenty i obyvatele, kteří bojují za svobodný Súdán. Nedávno Parlament podpořil Petra Jaška a jeho spolupracovníky, kteří jako humanitární pracovníci podporovali nespravedlivě stíhané. A pojďme tedy také nyní podpořit Muhammada Zajna al Ábidína a další novináře, kteří v Súdánu pomáhají hledat pravdu. Minimálně tato jejich statečnost si zaslouží naši velkou podporu.